Ja, hvala. Torej, vi ste povedali, da se število zaposlenih ni spremenilo, ampak mi imamo podatek, da so prišli novi ljudje na ministrstvo, ne, in niso vsi prišli od nekje drugje. Tako da ... Mene je zanimalo, koliko je teh novih od, se pravi, trinajstega septembra, razumem pa, da je kdo šel tudi v pokoj in tako in se zato na koncu številka mogoče, ni višja, a ne. To je ena stvar. Druga pa, do nas prihajajo tudi podatki o tem, da, nekateri ne izpolnjujejo pogojev oziroma ne obvladajo delovnega mesta, ki ga zasedajo, s čimer se pač potem srečujejo tisti, ki so na ministrstvih že. Za kar nekaj ministrstev, no, imam te podatke. Lahko vam tudi mogoče pisno poslansko, da se malo bolj natančno, In še to me zanima, ali boste znižali število zaposlenih? Kakšen načrt imate, a ne? Ves čas govorimo, da je treba, znižati, če si vlada ne zadaj nekega, bom rekla, procenta, za koliko namerava znižati, potem po navadi se to tudi ne zgodi, ne. Vemo, da v prejšnjem mandatu se je kar precej novih zaposlitev zgodilo in kar nekaj novih zaposlenih. No, v tem času, ste rekli, v enem letu, da tisoč manj. To bom pogledala, no. Jaz nimam sicer takega podatka. Tako da me zanima, no, ali imate kakšno, bom rekla, idejo o tem, koliko želite v naslednjih štirih letih, zmanjšati javno upravo in na kakšen način tudi, a ne.